Het innen van boetes is een nationale aangelegenheid en waar de behoefte bestaat, kunnen landen nu al bilateraal samenwerken om notoire snelheidsduivels aan te pakken.

Wij, als Partij voor de Vrijheid, zijn daarom tegen dit voorstel. Wanneer in de praktijk blijkt dat er in een lidstaat buitenproportioneel veel automobilisten uit een andere lidstaat verkeersovertredingen begaan, kunnen deze lidstaten bilaterale afspraken maken zoals nu ook al gebeurt.